Signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio oggi la Corte d'appello di Milano ha quasi dimezzato la condanna prevista per un giovane rom che, ancora minorenne, nel gennaio 2012 a bordo di un SUV aveva travolto e ucciso un agente di polizia locale a Milano, trascinando il corpo del povero vigile per oltre duecento metri. Al ragazzo sono state concesse dai giudici le attenuanti sulla base del contesto di vita familiare nel quale

E così, tra meno di tre anni, questo assassino potrebbe essere di nuovo in libertà. Tutto ciò accade perché in Italia anche qui in Europa esiste un sistema che tutela in maniera scandalosa i rom, con finto buonismo, per cui diventa impossibile criticare queste persone e anzi bisogna difenderle e tutelarle sempre di più. La gente è stanca di questa discriminazione al contrario ed è ora di finirla di essere compiacenti con i rom, perché poi si ottiene l'effetto contrario, aumentando cioè l'odio reciproco e il razzismo. In questa relazione si parla di agevolazione nell'istruzione e nel lavoro. Vorrei dire che in Italia la scuola è pubblica e aperta a tutti e se i bambini rom non ci vanno è perché le loro famiglie preferiscono utilizzarli per furti e accattonaggio, attività sicuramente più redditizie. In teoria i rom sono individui come tutti gli altri, sebbene con delle predisposizioni particolari a delinquere, che noi tutti conosciamo. Non vedo quindi perché debbano essere così sostenuti e tutelati in maniera particolare e sicuramente vergognosa.